hanhafavalds forseta íslands samkvæmt áttundu grein stjórnarskrárinnar forsætisráðherra forseti alþingis og forseti hæstaréttar gjöra kunnugt vér höfum ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda þriðjudaginn tíunda september tvö þúsund og þrettán klukkan þrettán þrjátíu gjört í reykjavík þriðja september tvö þúsund og þrettán sigmundur d gunnlaugsson kristján l möller markús sigurbjörnsson sigmundur d gunnlaugsson bréf handhafavalds forseta íslands um að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda ég býð hæstvirtan forseta og háttvirta þingmenn velkomna til þingfunda að nýju að afloknu sumarhléi